Al menos ya se han encendido las luces rojas al verse el drama de lo que puede ocurrir con la industria automovilística y que hoy se pone sobre la mesa con los anuncios dramáticos del cierre de las fábricas de Ford en Europa. Pero mañana van a seguir más, y lo que tenemos encima de la mesa es la conciencia clara de que nos faltan instrumentos europeos. Que no podemos responder a estas crisis país por país y enfrentando a unos países con otros, a unos trabajadores con otros. Que necesitamos un instrumento de verdad europeo, que anticipe, que prepare también el cambio tecnológico, la globalización y la crisis que estamos sufriendo. Que no nos pase como nos ha pasado también con la industria financiera, que acudimos después con los remedios, pero no somos capaces de hacer políticas proactivas. Yo, señor Comisario, veo que en la Comunicación por fin se empieza a hablar de anticipación. Ya sabe usted que ayer aprobamos, en la Comisión de Empleo, un informe de iniciativa legislativa para que haya un acto legislativo de la Comisión, un verdadero acto legislativo que cree unas directrices a nivel europeo, unos estándares europeos para gestionar de una manera responsable las reestructuraciones y el cambio, y que priorice la participación de los trabajadores, la información, la anticipación, la formación y la ayuda. Sobre todo, señor Comisario, olvidémonos ya de esa historia de que esto es sólo una cuestión de las empresas. Sí es una cuestión de las empresas, pero también es una cuestión de los trabajadores, de las regiones, de los países y de Europa, que se está jugando su futuro, el futuro en el concierto de las naciones.